Aș dori, în primul rând, să salut prezența Comisiei și a Consiliului, precum și buna colaborare pe care am avut o până în acest moment cu aceste două instituții, inclusiv în redactarea acestei rezoluții. La fel ca acum nouă luni, când ne am pronunțat asupra cererii de aderare a Islandei la Uniune, am ales să abordăm în acest raport patru aspecte principale. 1. Criteriile politice. În această privință, Islanda excelează, având o puternică tradiție democratică. Mai mult decât atât, trebuie salutate, cred eu, progresele înregistrate în ultimele luni privind întărirea independenței puterii judecătorești, înlăturarea poziției dominante a ministrului Justiției în materie de numire a magistraților și consolidarea independenței acestora. În același timp, e necesară o implementare riguroasă a acestor măsuri.

Ca membru al spațiului economic european, Islanda îndeplinește deja o mare parte din obligațiile unui stat membru. Salut noul acord asupra legislației Icesave și sper că, așa cum o indică sondajele, populația Islandei se va decide să îl susțină la referendumul de peste trei zile, marcând astfel dispariția acestei dispute bilaterale din procesul de negociere pentru aderarea la Uniune.

Cooperarea regională e de asemenea un aspect important. Aderarea Islandei la Uniune reprezintă o ocazie unică pentru Uniune de a și întări prezența în zona arctică, în mod general, și în Consiliul Arctic, în special. În fine, dar nu în ultimul rând, opinia publică e esențială pentru ca procesul de aderare să fie încununat de succes. Și în acest sens, cred că trebuie încurajată inițiativa autorităților de la Reykjavik de a lansa o dezbatere publică și de a consulta toate părțile interesate de acest proiect, cu atât mai mult cu cât sondajele de opinie indică sprijinul islandezilor pentru continuarea negocierilor de aderare.